Kierownictwo uniemożliwiło członkom komisji zapoznanie się z punktem widzenia tej części polskiej opinii publicznej a zainteresowanym organizacjom kobiecym publiczną dyskusję ze swymi oponentami. Wykluczenie to stanowi niestety najgorsze świadectwo dyskryminacji wobec środowisk kobiecych broniących życia i rodziny, a także dyskryminacji wobec zainteresowanych ich stanowiskiem posłów naszego Parlamentu.